Herr Präsident! Alle zumindest viele reden vom europäischen Sozialmodell, aber dies findet im EU Budget, auch in der Kohäsionspolitik, zu wenig Niederschlag. Meine Forderung ist daher ein eigenständiger, aus der europäischen Strukturpolitik herausgelöster europäischer Sozialfonds. Der SF soll finanziell gestärkt und flexibler gestaltet werden. Eine Mittelaufstockung soll auch während der siebenjährigen Finanzperiode möglich sein. Mit der Herauslösung aus der Strukturpolitik ist es möglich, auch jenen Regionen ausreichende Mittel zur Verfügung zu stellen, die keinen wirtschaftlichen Nachholbedarf haben und bisher in der EU Strukturfondspolitik kaum berücksichtigt wurden.